Hvala, gospod podpredsednik. Dober dan še enkrat. Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na tretji seji, desetega januarja obravnaval predlog Odloka o spremembah in Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, ki ga je obravnaval in sprejem državnemu zboru predložila vlada. Rok za vlaganje amandmajev se je iztekel. Četrtega januarja, v poslovniškem roku, pa so amandmaje vložile poslanske skupine LMŠ, SS, SMC, SAB in Desus. Pri delu odbora je sodeloval državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in predstavnica Zakonodajno-pravne službe. Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, doktor Jernej Štromajer je uvodu povedal, da se v odloku študijska področja pretvorijo iz Klasius P v Klasius P šestnajst v skladu z Uredbo o spremembi uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ki se je začelo uporabljati prvega januarja lani. Zaradi sistemsko poenotene uveljavitve trajanja mandata Upravnega odbora kot celote se jasneje opredeljuje trajanje mandata upravnega odbora, ki je vezan na organ in ne na njegove člane. Predstavnik študentov pa bo vanj izvoljen za dve leti. Odlok pa se usklajuje tudi z novelo Zakona o visokem šolstvu iz leta dva tisoč šestnajst v delu, ki določa, kako sta urejena akademski zbor in dekan. Zakonodajno-pravna služba je predlog odloka preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajnotehničnega vidika in k njemu podala nekatere pripombe. Njena predstavnica pa je pojasnila, da vloženi amandmaji k predlaganem odloku ustrezno upoštevajo večino pripomb, ki so jih podali v pisnem mnenju. Odbor je brez razprave sprejel amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus k četrtemu, šestemu in sedmemu členu. Odbor je v skladu s stoosemindvajsetim členom poslovnika glasoval o vseh členih predloga odloka skupaj in jih sprejel. Hvala.